frú forseti við ræðum skýrslu um lífeyrissjóðina starfsemi þeirra og fjárfestingar

þarf að ræða og þyrfti að ræða mikið meira það er þó sá ljóður á þessari skýrslu að lífeyrissjóðirnir greiddu hana sjálfir og það er alltaf frekar spurning eða eitthvað svoleiðis og það er tvennt sem ég hef út á þessa skýrslu að setja það er hve þeir leggja mikla áherslu á að löggjafinn hafi brugðist í málinu og svo hins vegar að þeir taki ekki á boðsferðum og öðru slíku og tengsl og vensl

varðandi löggjafann þá setti alþingi rammann og einn háttvirtur þingmaður meira að segja ásakaði mig um að hafa valdið hruninu sem er háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir ég hefði sem sagt búið til hrunið með því að leyfa lífeyrissjóðunum að fjárfesta upp á sextíu prósent nú er því til að svara að þeir nýttu þetta aldrei að neinu marki og auk þess var ég formaður nefndarinnar en öll nefndin stóð að baki þessari breytingu auk þess sem allt alþingi samþykkti breytinguna frú forseti einróma og meira að segja stjórnarandstaðan þá háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon núverandi hæstvirtum ráðherra á ýmsum sviðum fagnaði þannig að ég fór að hugleiða að ég leitaði að sjálfsögðu

en auðvitað eru það þær stjórnirnar sem taka ákvörðun um fjárfestingarnar hverju sinni en ekki löggjafinn alþingi hann gæti sett ramma mörk og annað slíkt og hefur gert það alla tíð tiltölulega þröng mörk og þröngan ramma en hvernig þeir fylla upp í rammann er svo þeirra mál það stendur í þessum lögum fremst fjárfestingarstefnunni að lífeyrissjóðirnir skuli fjárfesta eða stjórnirnar skulu fjárfesta með arðsemi og öryggi frú forseti og öryggi í huga þannig að fjárfestingin átti bæði að vera arðsöm en líka örugg og það rekst mjög oft á eins og kunnugt er eftir að háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir kenndi mér um þetta allt saman þá hugleiddi ég það töluvert mikið en ég er kominn að þeirri niðurstöðu eftir að hafa hugleitt ábyrgð mína sem ég gerði virkilega að það væri ekki skynsamlegt fyrir mig að axla ábyrgð með því að hætta enda hafa nokkuð margir hringt í mig og á facebook líka og skorað á mig að halda áfram og kannski bestu rökin þau að það sé nauðsynlegt að þessi rödd heyrist á þingi þessi nefnd sem fór í þessa skýrslugerð hafði ekki nægilegar heimildir til rannsókna fyrir utan það að hún tók eiginlega mjög stuttan tíma sem er líka slæmt ég er hlynntur því að alþingi skipi rannsóknarnefnd sem noti þessa skýrslu byggi á henni en fari dýpra og lengra aftur í tímann vegna þess að það sem var að gerast í hruninu hafði gerst löngu löngu áður þegar lífeyrissjóðirnir til dæmis keyptu í kaupþingi og svo framvegis löngu löngu áður lífeyrissjóðirnir íslensku eru mjög sterkir og bara þeir fáu sem koma fram í skýrslunni eru mjög sterkir en urðu fyrir miklu höggi eins og ég gat um fyrr í dag þar sem þeir eru mældir í krónum en erlendu eignirnar eru að sjálfsögðu mældar í evrum sem tvöfaldaðist í verði bara vegna þess mér finnst mjög mikilvægt að við lærum af þessu hruni og þessari skýrslu lífeyrissjóðirnir eru uppspretta fjár og það gleymist alltaf það er alltaf umræða um það lánveitendur þetta og lánveitendur hitt það er eins það sé bara ein hlið á medalíunni að peningarnir komi bara einhvers staðar frá bara veittu lán ég vil og ég krefst þess að þeir sem tala um verðtryggingu og lánveitingar og niðurfellingar og annað slíkt af lánum geri sér grein fyrir hvar er uppsprettan uppsprettan er hjá lífeyrissjóðunum þegar lífeyrissjóðirnir byrjuðu þá borguðu þeir engan lífeyri fyrstu árin það voru bara iðgjöld inn og útlán svo hefur hægt á þessu lífeyririnn er kominn upp í sjötíu milljarða iðgjöldin eru í ca áttatíu til níutíu milljarðar og það eru alltaf að minnka þarna á milli þannig að lífeyrissjóðirnir eru bráðum eftir svona fimm tíu eða fimmtán ár hættir að vera uppspretta fjár þeir munu ekki lengur veita eins mikið út í atvinnulífið og þeir hafa gert hingað til og það er mjög alvarlegt þá er spurningin með hinn frjálsa sparnað sem er mjög veikburða það eru eitthvað ca fimm hundruð til sex hundruð milljarðar sem fjölskyldurnar eiga sem er þá ekki nema þriðjungurinn af fé lífeyrissjóðanna það er mjög veik uppspretta fjár ég held að þeir sem eru að ráðast á fjármagnið með því að vilja skerða verðtryggingu með því að vilja skerða lán og allt svoleiðis sem kemur alltaf niður á einhverjum kemur niður á fjármagnseigandanum það er sparandanum þeir þurfa að átta sig á því að svona aðgerðir geta valdið því að eftir fimm eða tíu ár fái börnin okkar hvergi lán ég þekki þá stöðu þegar ég kom frá námi þá var hvergi nokkurs staðar lán að hafa hvergi til hvers voru lífeyrissjóðir stofnaðir þeir voru ekki stofnaðir til að borga lífeyri það er dálítið merkilegt þeir voru stofnanir nákvæmlega eins og búnaðarbankinn landsbankinn útvegsbankinn alþýðubankinn og svo framvegis þeir voru stofnaðir til að skaffa lán í lánsfjárþurrðinni sem þá var voru margir verkalýðsforingjar eðvarð sigurðsson man ég eftir sem sagði að verkamaðurinn þarf líka lán við skulum stofna lífeyrissjóði til þess það var ekki fyrr en löngu seinna að menn fóru að hugleiða það að lífeyrissjóðir ættu að borga einhvern lífeyri þannig var það ég ætla að nota síðustu mínúturnar til að fara í gegnum þær hættur sem steðja að lífeyrissjóðunum og ekki eru nefndar í skýrslunni og þær eru verulegar það er í fyrsta lagi hættan af þremur og hálft prósent vaxtaviðmiðinu og af hverju í ósköpunum er þetta þriggja og hálft prósent valið það var valið fyrir mörgum árum áratugum þegar verðtrygging var tekin upp verðtrygging á lífeyri því hann er búinn að vera verðtryggður alla tíð þá var ákveðið að til að jafna stöðu þeirra sem eru ungir í sjóðunum nýbyrjaðir og hinna sem eru gamlir og eru að fara á lífeyri til að jafna stöðu þeirra þá þyrfti að reikna sjóðina með ávöxtunarkröfu eða ávöxtunarviðmiði sem væri nokkurn veginn það meðaltal sem sjóðirnir næðu fram ég man eftir því að ég tók þátt í því að móta þessa stefnu um þrjú og hálft prósent á sjóði sem voru með lífeyri verðtryggðan miðað við neysluvísitölu og svo hins vegar tveggja prósenta sjóði sem voru með lífeyri sem var verðtryggður miðað við laun þetta var mjög meðvituð ákvörðun nú er það að gerast að lífeyrissjóðirnir fá ekki fóður með þessari ávöxtun og þá gerast mjög alvarlegir hlutir þá þarf að skerða lífeyri allsvakalega fyrir hvert eitt prósent voru það tugir prósenta sem þarf að skerða lífeyri eða hækka iðgjaldið úr tólf prósent kannski upp í átján prósent eða tuttugu prósent sem er þá borgað af fyrirtækjunum eða launþegunum sem skiptir ekki máli því að það sem fyrirtækin borga fyrir manninn fær maðurinn ekki laun eða þá hækka ellilífeyrisaldurinn og það held ég að menn eigi að skoða á hinu háa alþingi að hækka ellilífeyrisaldurinn allverulega því fólk er miklu sprækara í dag heldur en það var fyrir þrjátíu til fjörutíu árum hin hættan sem steðjar að lífeyrissjóðunum er góðmennska hæstvirts félagsmálaráðherra jóhönnu sigurðardóttur þegar hún hækkaði lífeyri úr hundrað fimmtíu í hundrað áttatíu þúsund krónur og skerti krónu á móti krónu sem gerir það að verkum eins og ég nefndi fyrr í dag að maður með sjötíu prósent krónu lífeyrissjóði fær ekkert sérstaklega fyrir það hann er bara nákvæmlega settur eins og maður sem fær ekki neitt þetta mun letja menn til að borga í lífeyrissjóði allverulega fyrir utan þessa skýrslu sem hér hefur komið fram sem sýnir ráðstöfun á þessu fé sem ekki var beint góð alveg skelfileg það getur komið upp andúð gegn því að borga í lífeyrissjóðina ef þetta er ekki lagað hið snarasta að menn fái eitthvað fyrir að borga í lífeyrissjóðina þannig að ég held að þessi skýrsla eigi að leiða til þess að hér fari fram góð og mikil umræða um lífeyrissjóðina um þær hættur sem steðja að þeim og þessar tvær hættur sem ég nefndi vaxtaviðmiðin þrjú komma tvö prósent sem fer niður í jafnvel tvö prósent eða eitt prósent það eru engin tækifæri að hafa á íslandi og gjaldeyrishöftin banna mönnum að fara til útlanda og svo hins vegar þetta samspil tryggingastofnunar og lífeyrissjóðanna sem gerir